Die WTO Mitgliedschaft kann die dringend notwendige Modernisierung der russischen Wirtschaft sicher unterstützen Erleichterung des Technologietransfers, Zunahme der Investitionssicherheit das sind nur zwei Beispiele. Es ist erst zwei Jahre her, dass Russland aus denselben Motiven mit der EU eine Partnerschaft für Modernisierung vereinbart hat, und zu den erklärten Zielen dieser Partnerschaft gehören auch die Angleichung technischer Standards, die Erweiterung der Investitionsmöglichkeiten in Schlüsselsektoren für Innovation und Wachstum und auch die allgemeine Vertiefung der Handelsbeziehungen das alles wird durch den WTO Beitritt bekräftigt.

Nutzen wird Russland aus der Mitgliedschaft nur dann ziehen können, wenn es die gemeinsame Vereinbarung zur Erleichterung des Handels auch tatsächlich umsetzt.

Die EU hat sich mit großer Ausdauer dafür eingesetzt, dass Russland endlich Mitglied der Welthandelsorganisation wird. Wir werden uns auch in Zukunft als verlässlicher Partner unserer russischen Freunde erweisen. Aber als Einbahnstraße kann das nicht funktionieren.

Zum einen müssen die Russen sich wirklich daran halten, zum anderen darf die EU nicht noch draufsatteln wollen.